Alors, saisissons cette opportunité unique de tirer les leçons ensemble et de manière transpartisane. Opportunité de préparer, en lien avec l'OMS, notre mécanisme européen de réponse sanitaire, déjà engagé, grâce à vous, Madame la Commissaire, chère Stella. Opportunité vous l'avez dit de renforcer les compétences des agences sanitaires européennes.

Opportunité de permettre aux pays membres d'optimiser leurs infrastructures sanitaires, tout en respectant des critères précis afin que l'Union européenne ne devienne pas un simple distributeur de billets de banque.

Opportunité de restaurer notre indépendance pour la production des produits de santé, la recherche des vaccins et l'équité d'accès aux meilleurs traitements pour tous. Opportunité de nous montrer solidaires vis à vis des inégalités de santé et, plus particulièrement, de prendre en compte les populations les plus affectées, également les régions d'Europe les plus touchées, et les pays tiers les plus fragiles.

C'est ainsi que nous répondrons aux attentes de nos concitoyens et que nous les associerons à notre projet commun d'une Europe de la santé protectrice et concrète.